Die Debatte im Anschluss hat gezeigt, dass die meisten Kollegen der Meinung waren, dass diese Bankenaufsicht eine Finanzaufsicht bedeutet. Das ist völlig falsch.